In meinem Land muss ich erleben, dass der Meinungskorridor der akzeptierten Meinungen sehr eng geworden ist. Zwar erfolgt keine strafrechtliche Verfolgung, aber eine gesellschaftliche Ächtung missliebiger Meinungen ist überall zu beobachten. Das erinnert mich an meine Kindheit in der DDR, nur dass an die Stelle des Westfernsehens heute für viele Deutsche die Berichterstattung aus der Schweiz oder anderer ausländischer Medien getreten ist. Wollen Sie dieses Meinungsspektrum einschränken? Gerade gestern, bei Frau Merkels Rede hier im Plenum, hat die Kamera des Parlaments keinen einzigen Schwenk zu unserer Seite des Plenums gemacht. Die Opposition soll nicht nur inhaltlich, sondern auch bildlich überhaupt nicht zu sehen sein. Wenn Sie doch von der Richtigkeit Ihrer Argumente so sehr überzeugt sind, dann ist Ihnen doch eine andere Meinung immer eine Debatte wert, oder? Wo ich gerade bei Frau Merkel bin Die Praxis, ausländische Wahlen zu beeinflussen, ist auch bei uns nicht unbekannt. Vor dem Auslaufen der Sperrfrist hat die Bundesregierung über ihre Ministerien Steuergelder an die Clinton Foundation überwiesen. Mutmaßlich wurde dieses Geld auch im US amerikanischen Wahlkampf eingesetzt. Wurde das in diesem Hause jemals thematisiert? Oder wird das akzeptabel, weil man sich hier moralisch auf der richtigen Seite sieht? Die Einschränkung anderer Meinungen soll nun auch auf ausländische Akteure ausgedehnt werden. Das ist einer Demokratie unwürdig. Als vor 25 Jahren insbesondere US amerikanische Wirtschaftswissenschaftler vor den katastrophalen Auswirkungen der Euro Einführung gewarnt haben, hat man das als antieuropäisch bezeichnet. Hätte man doch damals diese Meinungen ernsthaft diskutiert und sich nicht in seiner eigenen Blase des moralisierenden Wunschdenkens eingeschlossen, dann würde es heute in Europa deutlich anders aussehen. Wir müssen ausländische Meinungen unbeschränkt zulassen, auch wenn reale oder vermeintliche Falschmeldungen mit dabei sind. Wir haben in Deutschland seit den Ereignissen von Chemnitz unsere eigenen Erfahrungen mit Fake News gemacht. Die EU hat durchaus die Möglichkeit, eine Website aufzubauen, die Gegendarstellungen zu wichtigen Themen veröffentlichen kann. Das würde die Diskussion in der Europäischen Union anregen, und dazu besteht weiß Gott genügend Bedarf.